Monsieur le Président, ce rapport ne me satisfait pas. La protection des données, cela voudrait dire que la donnée appartient à celui qui l'émet. Cela veut dire sortir du modèle économique actuel, dans lequel la donnée est exploitée et celui qui la fournit n'est pas associé aux résultats et ne contrôle pas son processus. Il faut aussi localiser la donnée en Europe vous ne l'avez pas précisé sinon la donnée ne nous appartient plus, selon les règles que l'Amérique s'est données.

Enfin, vous ne parlez pas des données des entreprises, du pillage qui est fait, y compris dans tout ce qui concerne l' open science.